Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je regrette que vous n'ayez rien annoncé de concret, rien de très précis. Tout juste peut on entrevoir dans ce que vous avez dit que l'on va ponctionner le Fonds social européen sans l'augmenter.

Dans ces conditions, on ne peut pas accepter cette situation. Je vous propose donc que nous prenions ensemble, la Commission et le Parlement européen, peut être avec la commission de l'emploi et des affaires sociales, l'initiative d'une audition, d'une réunion commune avec des organisations de solidarité en Europe pour évaluer réellement les besoins, chiffrer ce que cela représente et chercher ensemble une proposition que nous puissions mettre en débat avec toutes ses modalités juridiques.